Es ist aber natürlich notwendig, dass man hier nicht das Kreuzfahrtschiff mit dem historischen Fischkutter vergleicht.

Tourismus ist ein großer Wirtschaftszweig, den wir immer berücksichtigen müssen.